To są takie dokumenty, z którymi moja grupa polityczna i ja osobiście mamy pewien problem. To nie jest zły dokument, to nie jest coś, czemu jesteśmy zdecydowanie programowo przeciwni. Ale to jest jeden z takich dokumentów, który nie musiałby powstać.

I mam poczucie, że właśnie ten dokument jest takim bytem ponad potrzebę, że być może nie powinniśmy się nim zajmować jako politycy, jako Unia Europejska. Nie do końca wierzę w to, w co wierzy pani komisarz, w co wierzy Katarina Neveďalová. To znaczy, że wprowadzenie owego znaku dziedzictwa europejskiego rzeczywiście pobudzi gospodarkę i turystykę.

ECR w tej materii wstrzyma się od głosu, właśnie dlatego, żeby fałszywie nie wspierać czegoś, co uważamy, że jest niepotrzebne, co będzie kosztować podatników i co, w moim przekonaniu, niekoniecznie musi wspierać to, co jest jego zadaniem, czyli wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości europejskiej. Niechże ta tożsamość europejska buduje się niekoniecznie przy pomocy polityków, niekoniecznie przy pomocy instytucji Unii Europejskiej.